forseti alþingis góðir íslendingar ég ætla ekki að halda því fram að ný ríkisstjórn sé ekki vel meinandi á ýmsum sviðum ég kem til með að styðja aðgerðaáætlun í málefnum barna

ýmis góð áform í húsnæðismálum svo fremi að góð markmið þessarar ríkisstjórnar náist og að við sjáum að hugur fylgi máli við vinstri græn munum styðja þessa ríkisstjórn til góðra verka en við munum líka veita henni aðhald þegar hún lendir á öfugu spori og á villigötum mér segir svo hugur um að það geti orðið í nokkuð mörgum málum sem verður þörf fyrir okkar aðhald mun þessi ríkisstjórn til dæmis af alvöru takast á við hinn kynbundna launamun á þessu kjörtímabili sjálfstæðisflokkurinn sem var nú ekki hlynntur jafnréttisfrumvarpi nefndarinnar sem guðrún erlendsdóttir stýrði í fyrra koma heyrnarlausir til með að fá aðgang að samfélaginu aukið við túlkaþjónustu eða aukið við textun í sjónvarpi mun þessi ríkisstjórn takast á við neyðarástandið sem ríkir í fangelsismálum setja fjármuni í nýtt fangelsi á hólmsheiði eða mun hún einungis finna fjármuni til þess að byggja upp ígildi hers undir verndarvæng ríkislögreglustjóra og landhelgisgæslunnar verða störf kennara sem við ætlumst til að ali upp börnin okkar af því að við höfum ekki tíma til þess við erum upptekin við annað verða þau metin að verðleikum og munum við sjá það í komandi kjarasamningum eða störf umönnunarstéttanna á sjúkrahúsunum og í þjónustu aldraðra hvernig ætlar þessi ríkisstjórn að tryggja velferð þeirra sem lögðu grunninn að því samfélagi sem fóstrar okkur í dag hvernig ætlum við að þakka því fólki fyrir þrautseigjuna og fórnfýsina verður gripið til raunhæfra aðgerða varðandi losun gróðurhúsalofttegunda verður dregið úr losun það mátti skilja á máli hæstvirts utanríkisráðherra hér áðan að slíkt sé í bígerð en ekki má seinna vera góðir íslendingar að það sé gripið í taumana því að um þessar mundir losum við íslendingar sem nemur tólf tonnum af koltvísýringi á ári á mannsbarn það er sennilega ívið meira en evrópumeðaltalið og þegar það verður búið að gangsetja álverið í reyðarfirði verðum við komin upp í sautján tonn langt yfir evrópumeðaltalið hvað með eignarréttinn á vatninu verða vatnalögin afnumin og verður komið í veg fyrir að vilji orkufyrirtækjanna nái fram að ganga varðandi eignarhald auðlindanna eða umráðaréttur vatnsauðlindanna færður yfir til iðnaðarráðuneytisins það vilja orkufyrirtækin þau telja ekki nauðsynlegt að hitaveiturnar okkar séu háðar einkaleyfum og þau sjá engan tilgang í því að þær séu i meirihlutaeign sveitarfélaganna samtök atvinnulífsins telja veiturnar okkar vera einkaréttarlegs eðlis og ekkert sem mæli gegn því að einkaaðilar af alla þessa þætti á sinni könnu ég segi góðir íslendingar það er veruleg hætta á því að þessi ríkisstjórn feti braut forkólfanna í atvinnulífinu talsmanna einkaeignarréttar á náttúruauðlindum við vinstri græn munum koma til með að berjast af hörku fyrir því að auðlindir þjóðarinnar verði áfram í eigu þjóðarinnar og að það teljist áfram til samfélagslegrar þjónustu að sjá almenningi fyrir neysluvatni fyrir rafmagni og fyrir hita það er tekist á um auðlindanýtingu og hnattvæðinguna úti um allan heim eignarhald á auðlindum og ásókn stórfyrirtækja í auðlindir er harðlega gagnrýnt alls staðar stórfyrirtækin keppast um að grænþvo sig með því að ná eignarhaldi á endurnýjanlegum orkugjöfum við þekkjum dæmin við þekkjum dæmið um hitaveitu suðurnesja sölu hluta ríkisins í hitaveitunni sem mátti ekki selja til fyrirtækja eða aðila sem voru í opinberri eigu heldur bara til einkaaðila við þekkjum dæmið um vatnsréttindin í þjórsá við vitum að ríkisstjórnin sem nýlega er gengin afhenti landsvirkjun níutíu og þrjú prósent vatnsréttindanna í þjórsá og við spyrjum hvers mega sín þá landeigendurnir og bænduirnr sem eiga sjö prósentin sem upp á vantar ætli það verði ekki hákarlarnir sem á endanum gleypi mér segir svo hugur að það þurfi að standa hér í ístaðinu og það verði þörf fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð í þeirri stjórnarandstöðu sem verður hér á þessu þingi við munum ekki láta okkar eftir liggja ég get lofað því að við berjumst fyrir því að auðlindir þjóðarinnar sjávarauðlindin orkuauðlindin og loftslagsauðlindin verði vernduð þessar auðlindir eru í hættu í höndum þessarar ríkisstjórnar við vinstri græn ætlum að standa hér í lappirnar og lofum því að hér verði sterk og málefnaleg stjórnarandstaða rekin á þessu þingi sem nú er að hefjast koma klárast í fyrri spólu